Señor presidente, señor comisario, la Comisión Europea ha situado la inteligencia artificial como una de sus prioridades para esta legislatura. Como todos sabemos, la inteligencia artificial tiene múltiples aplicaciones prácticas con un enorme potencial para mejorar el funcionamiento de nuestras sociedades y economías. Para ello, y por ello, yo soy el primer partidario de priorizarla en la Unión Europea, pero tenemos que estar atentos. Ya perdimos el tren en lo digital cuando en su antesala liderábamos el mercado tecnológico con marcas como Nokia, que vieron cómo se quedaban atrás por no prestar atención y sobre todo por no mirar desde la perspectiva correcta.

Hoy no podemos permitirnos el lujo de volver a lo mismo con la inteligencia artificial. Para abordar este reto, debemos garantizar la confianza de nuestros consumidores. Los europeos no somos como los estadounidenses o los asiáticos, aquí anteponemos la privacidad y la transparencia a cualquier experiencia digital. Debemos preguntarnos ¿Qué quiere conseguir la Unión Europea de la inteligencia artificial? ¿Cómo pretende la Unión Europea lograrlo?

Desde aquí, pedimos a la Comisión Europea que se haga estas tres preguntas antes de empezar cualquier iniciativa y que encuentre las respuestas correctas. La transparencia debe ser la pieza angular de cualquier iniciativa relacionada con esta tecnología. Sin ella, los consumidores no confiarán y no lograremos su desarrollo ni por tanto la ventaja competitiva que nos puede dar respecto a nuestros competidores. Solo si prestamos atención, miramos desde la perspectiva adecuada y somos ágiles, lideraremos el desarrollo de la inteligencia artificial y crearemos el ecosistema que pedimos los europeos y que necesitamos.